C'est là un atout majeur pour l'Europe, aussi l'élaboration et la mise en œuvre d'une grande politique de la mer, des océans et des fonds marins sont essentielles pour demain.

La lutte contre la pêche illégale fait partie de cette grande politique et il est urgent, au niveau européen, de trouver une solution adéquate à ce problème, notamment dans le cadre d'une coopération internationale. Je signale, par ailleurs, que les zones maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion sont régulièrement violées et pillées. Comme le rapport n'en fait pas état, je profite de cette occasion pour attirer l'attention de mes collègues et de la Commission sur ce problème particulier.